De Europese Centrale Bank zal vanaf 2014 de nieuwe toezichthouder in directe zin zijn van de grote banken in de eurozone. Dat moet bijdragen aan herstel van het vertrouwen in onze banken. Aan herstel van het vrije verkeer van kapitaal. Want banken moeten in heel Europa hun primaire taak weer vervullen, namelijk huishoudens en bedrijven van leningen voorzien. Dat is cruciaal voor economisch herstel.

De bankenunie staat in de steigers, maar het bouwwerk is nog niet af. Gisteravond hebben wij in de Commissie ECON met brede meerderheid voor een duidelijke aanpak van het crisismanagement gestemd absolute bescherming van spaarders onder